Caro collega, le spiego con semplicità.

Per la prima volta nella storia si è fatta una campagna elettorale nella quale le grandi famiglie politiche europee hanno indicato le personalità e i cittadini si sono espressi anche in funzione di queste personalità. È risultato maggioritario il voto, il consenso all'onorevole Juncker e la conseguenza democratica è l'indicazione di Junker alla Presidenza della Commissione europea.